... lepa za besedo, gospod predsednik. Spoštovani minister Poklukar, minister za notranje zadeve, jaz se bom dotaknil, neke teme v poslanskem vprašanju, s katero so se name že, večkrat pred časom in tudi še sedaj, obrnili, državljanke, državljani oziroma bolje rečeno občanke in, občani, kajti problematika pomanjkanja, policistov oziroma kadrovski manko, se predvsem pozna po samem, terenu, ne toliko v pisarnah po vsej verjetnosti. In po občinah, kjer po policijskih, postajah, kjer so, bila opravljena zmanjšanja policistov, kriminalistov, dežurnih policistov, in pa tudi ponekje po državi tudi patrulj. Nekatere so bile ukinjene, nekatere zmanjšane, tukaj seveda potem občani, občutijo to pomanjkanje, tako da ni vedno to, da bi, občani, zgolj ali pa uporabniki policistov, policijskih storitev, le kritizirali policijo, ne, ampak je problematika, ker je premalo policistov, in enostavno to občutijo tako, da se te vodje policijskih okolišev več toliko ne ukvarjajo s problematiko, torej s samo preventivo, niso toliko v stiku z ljudmi, kot so bili pred tem, in bi ob vsem tem stanju, kakršno pač je, in bi tudi želel slišati od vas, ki ga verjetno zelo dobro poznate. Seveda, zavedam se, da ste neko stanje podedovali kot nov minister in pa da se trudite, da boste vzpostavili sistem, bi rekel, do takšne mere, da bo ustrezal, vsem nam v Sloveniji. Bi vas vprašal, kakšno je trenutno stanje z vašega vidika, kot ministra v policiji po posameznih policijskih upravah in pa po posameznih, policijskih, postajah po Sloveniji. Hvala lepa.